Dyskutujemy dziś na temat, który ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy. Rynek zamówień publicznych na rozwój i zakupy nowych rodzajów uzbrojenia jest w Europie posegmentowany według granic narodowych.

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i w świetle nowych wyzwań, takich jak agresywna polityka Federacji Rosyjskiej czy radykalny fundamentalizmu muzułmański, wymaga, abyśmy te zdolności obronne Europy wzmocnili, a Europejski Fundusz Obronny jest instrumentem, który

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej fundusz ma mieć do dyspozycji 13 miliardów euro i jest to z całą pewnością kwota która pozwoli na wzmocnienie potencjału rozwojowego i badawczego naszego przemysłu. Chcę jednak podkreślić, że powinniśmy zachować równowagę w przeznaczaniu tych środków, tak aby wykorzystać potencjał wszystkich krajów, w tym np.